Por delante de las instituciones, mostrando coraje y compromiso, con voluntad de rescatar Europa. No quieren una Europa decadente, ni paralizada, ni mucho menos una Europa que retroceda.

Y para eso hacen falta acuerdos políticos, como el de Versalles, pero hacen falta también reformas, y sobre todo voluntad para una Europa más social y con capacidad fiscal, y con un mensaje claro.

Hay que decir con toda claridad lo que significa y lo que cuesta salir del proyecto común. Y acabar, también, con la hipocresía de la ampliación, que es un mensaje no solamente para Turquía, sino para todos los demás candidatos.